Daphne Caruana se vio obligada a tener un comportamiento heroico porque algunos habitantes no quisieron ni quieren saber, otros consienten, otros callan, mientras algunos van corrompiendo bancos y espacios de poder. Las filtraciones del blanqueamiento de capitales a nivel internacional han puesto a Malta ante el espejo y en el punto de mira. El Estado de Derecho ha fallado y Daphne sufrió muerte civil y económica, querellas, cuentas bloqueadas antes de su asesinato. Cada ciudadano europeo debe conocer el asesinato de Daphne, porque sus inductores no pueden controlarlo todo. El comisario Moscovici, esta mañana, ha indicado que existen prácticas sistemáticas mundiales y organizadas de elusión y evasión fiscal. Una filtración tras otra, una investigación periodística tras otra...

que fallan los órganos supervisores, fallan los Estados miembros, fallan las listas de paraísos fiscales. Pero, en algunos lugares, la corrupción alcanza el corazón del Estado y, cuando esto ocurre, la libertad de expresión formalmente existe, pero entraña riesgos. Daphne colaboró con este Parlamento a través de la comisión de investigación de los papeles de Panamá que dirige el señor Langen, que está aquí. Gracias a las filtraciones hemos podido tener una panorámica sistemática de cómo se eluden las legislaciones nacionales y las normas de los organismos de control y supervisión nacionales e internacionales cómo el crimen organizado y ciertos oligarcas actúan a nivel mundial. Desde hace más de un año, en la comisión de investigación sobre los papeles de Panamá hemos indiciado que existe en Malta un problema estructural que debilita la democracia, por esta lacra mundial. En Malta, pero no solo en Malta —y lo digo con tristeza—, también en mi país, con dinero suficiente se compra a la ciudadanía, y eso debe ser prohibido.

Ella contó todo lo que sabía, y ahora nuestra obligación es no olvidar, evitar la impunidad, pero no solo de su asesinato, también de lo que denunció y por lo que la mataron. Debemos hacerlo en defensa propia, porque estas formas de delito que denunció pueden pudrir cada una de nuestras democracias. Contra la impunidad no valen las lágrimas de cocodrilo, ni de la Comisión ni del Consejo. Señor Timmermans, el señor Juncker debe poner en cuarentena su amistad con el señor Muscat hasta que se aclare el asesinato y la situación de la democracia en Malta. En el siglo XXI la democracia se la juega contra los populistas, pero también contra la delincuencia internacional. Nuestra Resolución debe traducirse por tanto en hechos.